A Mezőgazdasági Bizottság részletesen elemezte a helyzetet és különösen fontos volt a Burley termesztése szempontjából az, amit a Biztos úr is említ és Linda McAvan jelentésében is benne van, hogy a cukor, mint adalékanyag használatának engedélyezése azt jelenti, hogy az európai dohánytermesztésben a Burley t lehet termeszteni.

Az egy más kérdés, hogy a közös agrárpolitika finanszírozási rendje sokkal nagyobb veszélyt jelent az agrártermelők számára, mint ez az irányelv.